Pani Przewodnicząca! Częściowe zniesienie zakazu paszowego jest dopuszczalne i potrzebne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w Unii Europejskiej występuje wyraźny deficyt białka. Nie należy zapominać o konsekwencjach zbyt pochopnych działań. Wszystko powinno być prowadzone w ramach zdrowego rozsądku i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ważne jest dalsze prowadzenie badań, gdyż nie można mówić o całkowitym sukcesie. Istotne jest więc zachowanie czujności i ścisłego nadzoru w celu monitorowania rozwoju TSE, by nie dopuścić do kolejnego kryzysu na tej płaszczyźnie.